Sei persone hanno perso la vita, decine di migliaia sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni e i luoghi di lavoro. A nome di questa Camera desidero oggi esprimere la nostra vicinanza e le nostre condoglianze alle vittime e ai loro familiari e, al contempo, esprimere la nostra profonda solidarietà e il nostro affetto a quanti sono stati colpiti da queste inondazioni. Vorrei anche trasmettere il nostro riconoscimento al lavoro instancabile dei servizi di emergenza, allo sforzo incredibile prodotto dalle squadre di salvataggio dei vari corpi speciali e a tutti i volontari che stanno partecipando alle attività di soccorso. È in memoria del nostro collega e delle vittime in Spagna, anche come atto di vicinanza alle loro famiglie, che vi invito ad alzarvi e rispettare un minuto di